Návrh na zmenu ústavy, ktorý má zúžiť imunitu sudcov, vláda predkladá do Parlamentu bez pripomienkového konania a s absenciou odbornej diskusie. To, že na Slovensku dochádza k deformácii demokracie a právneho štátu, dokladá aj skutočnosť, že predsedovi najvyššieho súdu a predsedovi súdnej rady už dvakrát nebolo umožnené vystúpiť v pléne Národnej rady počas rokovania o justičných zákonoch vrátane zákona o súdnej rade. Novela zákona o súdnej rade zjavne sleduje cieľ zmeniť zloženie súdnej rady ešte pred uplynutím jej riadneho funkčného obdobia. Novela zákona o sudcoch zvyšuje počet politických nominantov vo výberových komisiách pre výber a kariérny postup sudcov z jedného na troch. To je len časť príbehu, ktorý jasne vykresľuje snahu súčasnej výkonnej a vládnej moci na Slovensku zasahovať do moci súdnej.